hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi á þingskjali þrjú hundruð sextíu og sex frumvarpi til laga um breytingar á lögum númer níutíu og átta tvö þúsund og fjögur um jöfnunkostnaðar við dreifingu raforku með síðari breytingum um langt skeið hefur það lagið fyrir að kostnaður við dreifingu raforku er mun meiri í hinum dreifðu byggðum landsins heldur en í þéttbýli þessi kostnaðarmunur endurspeglast í því að gjaldskrár fyrir dreifingu raforku í dreifbýli eru hærri en gjaldskrár fyrir dreifingu á raforku í þéttbýli því miður er það svo að þróun síðustu ára hefur verið í þá veru að þessi kostnaðarmunur milli dreifbýlis og þéttbýlis er að aukast raforkunotendum hefur verið að fjölga í þéttbýli og þar með hagkvæmni þess kerfis meðal annars með tilfærslu fiskimjölsbræðslna af olíu yfir á rafmagn á sama tíma hefur notendum fækkað í dreifbýli því sífellt færri og færri sem standa undir raforkukostnaði þar hækkunarþörf á gjaldskrám hefur því farið vaxandi í dreifbýli og að óbreyttu þarf að hækka frekar taxta í dreifbýli umtalsvert til þess að standa undir kostnaði við dreifingu raforku þar ekki þarf að fara mörgum orðum um það að háir taxtar á dreifikostnaði raforku í dreifbýli og sívaxandi munur milli raforkukostnaðar í dreifbýli og þéttbýli stuðlar í auknum mæli að fólksfækkun samdrætti í atvinnurekstri og tilheyrandi neikvæðum byggðarlegum áhrifum á vettvangi míns ráðuneytis var farið í það verkefni í byrjun vetrar í samráði við orkustofnun og samorku að leita leiða til að bregðast við þessari alvarlegu stöðu og reyna að tryggja betur raunverulega jöfnun á dreifikostnaði raforku í dreifbýli og þéttbýli niðurstaða þeirrar vinnu er þetta frumvarp sem ég mæli nú hér fyrir með frumvarpinu eru lagðar til ákveðnar breytingar á lögum númer níutíu og átta tvö þúsund og fjögur um jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku í þeim lögum er kveðið á um að greiða skuli niður kostnað við dreifingu raforku í dreifbýli sé hann umfram viðmiðunarmörk sem taki mið af hæstu gjaldskrá dreifiveitu í þéttbýli eftir því sem fé er veitt til á fjárlögum frá árinu tvö þúsund og fimm hefur á fjárlögum árlega verið varið tvö hundruð og fjörutíu milljónum króna í jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku til að byrja með árið tvö þúsund og fimm nægði sú fjárhæð til að tryggja jöfnun raforkukostnaðar milli dreifbýlis og þéttbýlis í samræmi við markmið laganna þar sem fjárveitingin hefur hins vegar verið óbreytt frá árinu tvö þúsund og fimm er nú svo komið vegna aukinnar raforkunotkunar og verðlagsþróunar að kostnaður við fulla jöfnun er áætlaður um einn milljarður króna vantar því árlega um sjö hundruð og sextíu milljónir króna á fjárlög til að tryggja fulla jöfnun með frumvarpi því sem hér er lagt fram er brugðist við þessu og lagt til að tekið verði upp sérstakt jöfnunargjald á þá raforku sem fer um dreifikerfið dreifiveitna til gangur gjaldtökunnar er að standa undir fullri jöfnun kostnaðar við dreifingu raforku á grundvelli fyrrnefndra laga dreifiveitur raforku í landinu það er rarik orkubú vestfjarða orkuveita reykjavíkur h s veitur norðurorka og rafveita reyðarfjarðar verða hinir gjaldskyldu aðilar samkvæmt frumvarpinu það er gjaldið er lagt á þá raforku sem fer um dreifikerfi þessara veitna samtals um þrjú þúsund og fjögur hundruð gíga vattstundir lagt er til að jöfnunargjaldið verði þrjátíu aurar á hverja kíló vattstund en tíu aurar á ótrygga orku

lagt er til að jöfnunargjaldið verði tekið upp í jöfnum áföngum á þremur árum til að unnt verði að aðlaga gjaldskrár dreifiveitnanna á næsta ári sé gert ráð fyrir að

en gert er ráð fyrir að þegar gjaldtakan verði að fullu komin fram á árinu tvö þúsund og sextán muni það framlag falla niður hafa ber í huga að með aukinni raforkunotkun munu tekjur af jöfnunargjaldinu hækka í frumvarpinu er kveðið á um að innheimta jöfnunargjaldsins verði með sama hætti og kveðið er á um í raforkulögum númer sextíu og fimm tvö þúsund og þrjú varðandi raforkueftirlitsgjald dreifiveitna samkvæmt frumvarpinu er því innheimta hins nýja jöfnunargjalds einföld og skilvirk og kallar ekki á aukinn kostnað fyrir liggja útreikningar frá orkustofnun um mat á áhrifum jöfnunargjaldsins á raforkunotendur frumvarpið hefur áhrif bæði á almenna raforkunotkun sem og rafhitun húsnæðis á köldum svæðum fyrst að því er almenna raforkunotkun varðar er áætlað að verði frumvarpið að lögum muni lækkun í dreifbýli verða á bilinu sjö komma sex til átta komma eitt prósent eða sem nemur sjö hundruð og tuttugu til sjö hundruð og níutíu krónum á mánuði

upptaka jöfnunargjaldsins hefur sem áður segir einnig áhrif á þá notendur sem hita hús sín með rafmagni og njóta niðurgreiðslna á grundvelli laga númer sjötíu og átta tvö þúsund og tvö um niðurgreiðslu húshitunarkostnaðar það er mat orkustofnunar að jöfnunargjaldið muni leiða til þess að þörf á niðurgreiðslum til húshitunar í dreifbýli lækkar það gefur svigrúm til hækkunar á niðurgreiðslum sem vegur á móti hækkun hjá íbúum í þéttbýli með rafhitun niðurstaðan er þannig

níu komma fimm prósent eða sem nemur lækkun á raforkukostnaði upp á tuttugu og eitt þúsund krónur á ári heildaráhrifin eru því talsverð ef horft er á alla orkunotkun bæði almenna raforkunotkun og rafhitun húsnæðis hefur frumvarpið í för með sér um átta komma átta prósenta lækkun á raforkukostnaði í dreifbýli og um eitt prósent hækkun í þéttbýli varðandi köldu svæðin vil ég árétta að ekki verður um hækkun að ræða vegna húshitunar í þéttbýli en hins vegar um verulega lækkun í dreifbýli þetta samspil niðurgreiðslna dreifikostnaðar raforku og húshitunar er nokkuð flókið en útreikningar orkustofnunar liggja sem áður segir um áhrif á einstaka notendur og tel ég rétt og beini því til háttvirtrar atvinnuveganefndar að vel verði farið í gegnum þá sem og aðra þætti málsins í meðförum nefndarinnar virðulegur forseti með frumvarpi þessu er sem sagt verið að taka ákveðin skref í þá átt að stuðla að jöfnun raforkukostnaðar og húshitunarkostnaðar í hinum dreifðu byggðum landsins með frumvarpinu er reynt að tryggja að til staðar verði fjármunir á fjárlögum sem gangi óskertir í að fjármagna lög númer níutíu og átta tvö þúsund og fjögur og tryggja að jafnaður sé munur á dreifikostnaði raforku í þéttbýli og dreifbýli er það markmið í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá tuttugustu og annan maí á síðasta ári þar sem fram kemur að unnið verði að jöfnun raforku húshitunarkostnaðar frumvarp þetta var unnið í samráði við orkustofnun og samorku og voru orkufyrirtæki landsins upplýst um málið á meðan á smíði frumvarpsins stóð sem og markmið þess ég verð því að koma inn á það að það voru mér nokkur vonbrigði að nánast allar dreifiveitur raforku tilkynntu um gjaldskrárhækkanir vegna dreifingu raforku undir lok síðasta árs þrátt fyrir að búið væri að boða frumvarp í þá veru sem lagt er hér fram sem tryggir aukna fjármuni í niðurgreiðslur vegna raforkukostnaðar í dreifbýli og dregur þannig verulega úr áðurnefndri hækkunarþörf í dreifbýli með vísan til nýlegra kjarasamninga er að mínu viti afar brýnt að dreifiveitur raforku sem og hitaveitur og flutningsfyrirtækið landsnet gæti ýtrasta aðhalds við gjaldskrárbreytingar sínar til að stuðla að því hef ég þegar skrifað dreifiveitum raforku landsneti og hitaveitum bréf og hvatt orkufyrirtækin til varkárni við gjaldskrárbreytingar og jafnframt að þau fyrirtæki sem nýverið hafa samþykkt gjaldskrárhækkanir taki þær ákvarðanir til endurskoðunar virðulegi forseti ég lít svo á að með frumvarpi þessu séum við að stíga ákveðin skref í átt að auknum jöfnuði landsbyggðar og þéttbýlis og að dreifbýlið hafi jöfn tækifæri og þéttbýli til atvinnuuppbyggingar og vaxtar ég tel því brýnt að frumvarp þetta fái góðan framgang í þinginu og tel að um það ætti að vera unnt að ná þverpólitískri sátt ég legg því til virðulegur forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar atvinnuveganefndar og annarrar umræðu